Eigenlijk is de strijd van mijn dochter een vraag aan Europa bied alle hulp die we kunnen bieden.

We moeten inzetten op het klimaatakkoord van Parijs.